Señora presidenta, quiero felicitar, en primer lugar, a mi colega Karin Kadenbach, porque creo que nos trae aquí hoy un buen informe, muy útil para las necesidades que tienen la sociedad europea y la sociedad en general de abordar esta reducción de antibióticos y esta resistencia antimicrobiana.

Me gustaría mencionar —porque he oído a algunos colegas y yo creo que es por desconocimiento, más que por otra cosa— que en los últimos años hemos avanzado mucho la en reducción de antibióticos también en la sanidad animal, que es la que más conozco.

Están a punto, porque hemos llegado a un acuerdo en los dos diálogos a tres bandas, el Reglamento de medicamentos veterinarios y el de piensos medicamentosos, y se va a producir un gran avance con estos Reglamentos. Además, hemos aprobado en esta legislatura también un Reglamento sobre sanidad animal. Por tanto, en los últimos años se ha producido una gran reducción de antibióticos en el uso animal porque hemos hecho normas restrictivas que se han adaptado en todos y cada uno de los países. La ganadería actual no tiene nada que ver con la de hace diez años.

Yo creo que, igual que hay que hacer esto y hay que seguir insistiendo en ello, hay que hacer también algo más —lo conozco menos— sobre el tema del antibiótico y su uso en humanos. Pero como eso lo conozco menos, procuro no hablar de lo que no sé y sí hablar de lo que sé, que, en el caso de sanidad animal, estos años han sido muy productivos.